—doblemente si son mujeres—, pero fui también testigo del admirable trabajo que la Comisión Internacional contra la Impunidad está haciendo, y también del profundo sentido de la justicia de los guatemaltecos. Hoy, en febrero de 2017, Guatemala está en plena reforma constitucional y tiene una oportunidad histórica para dar marco legal y garantía a la independencia de la justicia, a la lucha contra la impunidad, al derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, al establecimiento de un mecanismo de protección de defensores de los derechos humanos, y a que los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos se apliquen completamente. Nosotros como Unión Europea vamos a estar apoyando y vigilando este proceso.